herra forseti ég tel ekki ástæðu til að taka þetta mál á dagskrá eins og farið er fram á í tillögunni í fyrsta lagi hefði þetta mál getað komið fram fyrir löngu síðan í tillagan á við lög um þjóðaratkvæðagreiðslur en margir þeirra sem virðast spenntir fyrir því að fá tillöguna á dagskrá eru þeir hinir sömu og lögðu hér fram frumvarp og samþykktu um að slík þjóðaratkvæðagreiðsla gæti ekki farið fram samhliða sveitarstjórnarkosningum í þriðja lagi er mönnum í lófa lagið að hætta málþófinu um skýrsluna sem er á dagskrá næst hættum bara málþófinu um þá skýrslu tökum svo tillöguna um að draga aðildarumsóknina til baka afgreiðum hana inn í nefnd þá komum við að þessu máli í dagskránni þannig að stjórnarandstaðan hefur það í hendi sér að hætta að tala fram á nótt til að þvælast fyrir þingstörfunum greiða fyrir þingstörfunum og koma þannig þessu máli á dagskrá má ég síðan biðja menn um